kæru landsmenn við höfum val það er aldrei bara ein leið ein lausn að halda slíku fram ber vitni um ótrúlega rörsýn á þeim veruleika sem við búum við

sérstaka er það að við erum í efnahagslegu stríði stríði við þjóðir sem svo sannarlega beita aflsmun til að ná sínu fram þýðir það að allar aðrar leiðir séu lokaðar er kannski til annar möguleiki en að reyra skuldabagga erlendra lána á bak þjóðarinnar um aldur og ævi vissulega er skynsamlegt að borga niður sem allra fyrst vaxtakostnað ríkisins en er e t v til önnur leið af hverju má ekki skoða eða í það minnsta ræða um það sem lausn að fara í skuldastöðvun þær tölur sem ég heyri um skuldastöðu þjóðarinnar eru svo miklar og háar og svo hátt hlutfall af landsframleiðslu að samkvæmt öllum stöðlum sem við mælum okkur við erum við tæknilega séð gjaldþrota er kannski betra að horfast í augu við veruleikann áður en það er of seint er kannski betra fyrir þjóðina að taka skellinn strax í stað þess að bæta stöðugt við erlendu lánin viljum við bjóða börnum okkar upp á þá vonlausu stöðu sem mörg vanþróuð ríki hafa þurft að bjóða sínum framtíðarkynslóðum upp á viljum við verða enn eitt ríkið sem gerir ekki neitt annað en að borga vexti af erlendum lánum hvað er það versta sem gæti gerst ef við förum í skuldastöðvun mun himininn hrynja munum við svelta munum við aldrei aftur fá lán frá alþjóðasamfélaginu auðvitað ekki við höfum fengið að heyra álit fjölmargra sérfræðinga sem bera alþjóðagjaldeyrissjóðnum ekki fagra sögu þeir vara okkur við því að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum á en vita þessir ágætu menn eitthvað um hvað þeir eru að tala einn þeirra fékk nóbelsverðlaun í hagfræði og vann um langa hríð fyrir sjóðinn annar var efnahagsböðull fyrir þá og enn annar er heimsþekktur hagfræðingur sumir sérfræðingar hafa lagt til að við förum í bandalag eða í það minnsta leitum okkur ráða hjá þeim þjóðum sem hafa boðið alþjóðagjaldeyrissjóðnum birginn eða farið illa út úr því að fylgja þeirri stefnu sem sjóðurinn fer fram á að tekin sé upp til þess að hægt sé að fá lán hjá þeim munum við geta viðhaft hér efnahagslegt sjálfstæði ef við höldum áfram að trúa því að eina mögulega lausnin úr skuldavandanum sé að taka fleiri og fleiri og enn fleiri skuldir kannski ættu þeir sem glíma við ofneyslu af einhverju tagi ekki að taka þetta sér til fyrirmyndar því samkvæmt þessari lækningin við ofneyslu er væntanlega að neyta meira ég hreinlega skil ekki þessa aðferðafræði því miður er veruleikinn sá að ef við höldum áfram á þeirri leið sem hæstvirt ríkisstjórn er að fara mun þjóðin sligast undan vaxtabyrðum erlendra skulda endurgreiðsla á erlendum lánum mun taka stóran bita af öllum hagvexti og þjóðarframleiðslu eftir standa tvær leiðir hæstvirtrar ríkisstjórnar sem okkur er boðið upp á niðurskurður á velferðarkerfinu og skattpíning ekki hafa komið fram neinar ásættanlegar leiðir til að leiðrétta það óréttlæti sem almenningur hefur orðið fyrir hvernig á að vera hægt að ætlast til þess að þjóðin geti axlað slíkar byrðar sem yfirvofandi niðurskurður felur í sér ef það er ekki hægt að sjá til lands ef ekki er hægt að treysta því að fórnirnar verði til einhvers það er einfaldlega ekki hægt að ætlast til þess nú þurfum við að taka ákvarðanir sem fela í sér von sem fela í sér réttlæti sem endurvekja heilbrigða tilfinningu stolts yfir því að búa á þessari eyju sem í hugum margra er nánast óbyggileg við getum og eigum að leita allra leiða til að finna sameiginlegar lausnir bretar lýstu yfir stríði þegar þeir stimpluðu þjóðina sem hryðjuverkamenn bresk yfirvöld hafa beitt okkur efnahagslegum hryðjuverkum með því að misnota alþjóðagjaldeyrissjóðinn með því að misnota aðildarumleitanir að e s b til þess að þvinga fram niðurstöðu í icesave sem er í eðli sínu siðferðislega röng það er rangt að leggja á herðar almennings í landinu skuldbindingar sem hann efndi aldrei til yfirvöld virðast ekki átta sig á því að við erum í efnahagsstríði og að þjóðinni hafi verið gerð slík atlaga að ekki er hægt að svara henni með kurteisi og halda því fram án þess að blikna að þjóðinni beri að bera byrðar fjárglæframanna sem fengu óáreittir að veðsetja vinnu þjóðarinnar um ókomna áratugi á meðan stjórnsýslan svaf skilmálum breta og hollendinga varðandi icesave verður að hafna í þágu þjóðarafkomu og þjóðaröryggis

því að okkar ráðamenn haldi því fram að við þjóðin eigum að borga skuld sem við aldrei efndum til hvaða forsendur eru fyrir því að við þjóðin eigum að borga tuttugu þúsund evrur á hvert mannsbarn ég hef heyrt að við verðum að borga því að bretar og hollendingar beiti sínum aflsmun til að stoppa afgreiðslu ags lánsins

þjóðin axlar ekki þessar byrðar fáum við ekki að ganga í evrópusambandið ég veit ekki með ykkur hæstvirt ríkisstjórn og hæstvirtur forsætisráðherra en mér finnst kominn tími á að losa okkur úr þessari sjálfheldu og leita annarra leiða hreyfingin styður eftirfarandi hugmyndir að aðgerðum til að koma okkur úr þeim efnahagslega öldudal sem við erum í í fyrsta lagi ættum við að losa okkur við ítök alþjóðagjaldeyrissjóðsins í landsmálunum með öllum tiltækum ráðum evrópusambandið hefur verið fjandsamlegt íslandi í kringum icesave og því óráðlegt að halda áfram umsóknarferli um sinn í öðru lagi ættum við að hefja aðgerðir til þess að hafa stjórn á spákaupmennsku fyrst með því að setja á núll komma eitt prósent tobin skatt á allar fjármálafærslur og hagnað þar með talið afleiður hlutabréf gjaldeyrisviðskipti og vöruspákaupmennsku stöðva eignaupptöku hjá heimilum og fyrirtækjum og endurnýja regluverk fyrir banka og fjármálamarkaði nú stefnir í að hægri og vinstri armar stilli sér upp í hefðbundnar skotgrafir harmakvein heyrast nú þegar út frá þeim pólitísku víglínum sem alþekktar eru um að niðurskurðurinn sé ekki nægur eða að rangt sé að skattleggja þá sem mest hafa oft heyrir maður rætt um að við þurfum að komast handan þessarar hægri vinstri stefnu sem oft skipar fólk í andstæðar fylkingar það hefur aldrei verið jafn mikilvægt og núna að lyfta málefnunum á hærra plan en skotgrafahernað úreltra gilda þegar ég lít yfir verkefnalista þessarar ríkisstjórnar sé ég mörg mikilvæg málefni þar á dagskrá og ég fagna því og heiti stuðningi okkar við að hrinda mörgum þeim frumvörpum sem þar er að finna í framkvæmd mikið hefur verið rætt um þjóðstjórn og utanþingsstjórn ekki hefur gefið góða raun að mynda slíka samsteypu áður kannski er þessi kreppa sem við erum að glíma við þetta algera siðrof þess eðlis að allir sem kosnir eru sem fulltrúar þjóðarinnar þurfi að fá að axla ábyrgðina á endurreisninni saman ekki þætti það góðri lukku stýra að sá aðili sem hefur glatað sameiningartákninu yrði sá sem skipaði utanþingsstjórn því finnst mér sá möguleiki rýr og nánast óframkvæmanlegur undanfarið árið hefur mér og

að ætlast til þess að almenningur leggi á sig þá erfiðu tíma sem fram undan eru ef ekki er hægt að finna eitthvað sem fær okkur til að vinna að þessu saman oft er rætt um að á þinginu sé sundurleitur hópur fólks skoðanir þingmanna eru að mörgu leyti endurspeglun af skoðunum kjósenda þeirra kannski ætti næsta stóra verkefni okkar allra að finna saman þá leið sem við viljum fara kannski þurfum við að hugsa lengra en næstu fjögur árin kannski þarf að verða hér markviss umræða um það hvernig þjóð við viljum vera það koma margir sárir undan gróðærinu margir tóku þátt hrifust með straumnum

fyrir þjóðarpúlsinn er ör og reiður hið nýja ísland er ekki það ísland sem flestir kölluðu eftir kallað var eftir lýðræðisumbótum þau frumvörp sem lögð hafa verið fram til að vinna slíkum umbótum brautargengi eru frekar máttlaus og eru ekki það kallað var eftir þjóðin vill fá að kjósa þvert á lista persónukjörsfrumvarpið býður ekki upp á það þjóðin þarf stjórnlagaþing sem henni er boðin aðkoma að en rándýrt ráðgefandi stjórnlagaþing hinna útvöldu er aðeins skrumskæling á því sameiningartákni sem slíkt þing gæti verið ef annarri aðferðafræði væri beitt í nóvember bjóða nokkrir kraftmiklir íslendingar upp á þjóðfund hann verður vonandi vegvísir að því sem fólki finnst mikilvægast að hér verði gert við þingmenn erum hér á þinginu til að framkvæma vilja þjóðarinnar

til þess að hér verði ekki viðvarandi stjórnarkreppa er mikilvægt að þingið taki sér aftur þau völd sem því var upphaflega falið að hafa nú er málunum þannig háttað að framkvæmdarvaldið hefur þingið í gíslingu það er eðlilegt og hollt fyrir lýðræðið að framkvæmdarvaldið noti ekki þingflokka sína sem stimpilpúða fyrir sig þessi ríkisstjórn hefur sett fordæmi fyrir alla og kallað eftir því að þingminnihluti vinni eftir sinni sannfæringu samanber e s b það hlýtur að gilda fyrir þingmenn meirihlutans líka hjarðeðlið varð okkur að falli látum það ekki gerast aftur foringjadýrkun varð okkur að falli látum það ekki gerast aftur hreyfingin vill vera málpípa almennings hér á þinginu við eigum engra hagsmuni að gæta nema ykkar halldór laxness hafði einstaka innsýn í þjóðarsál okkar maístjarnan hans ljóð vonarinnar syngur gjarnan í hjarta mér þegar ég hugsa til þjóðarinnar minnar þessa dagana og sér í lagi þessi hending það eru erfiðir tímar það er atvinnuþref ég hef ekkert að bjóða ekki ögn sem ég gef nema von mína og líf mitt hvort ég vaki eða sef þetta eitt sem þú gafst mér það er allt sem ég hef það eru erfiðir tímar og það er hörkuvetur fram undan en við megum aldrei gleyma því að það er alltaf dimmast fyrir dögun það er til von ef við finnum hana saman til þess að það sé hægt verður að vera hér raunverulegt uppgjör það verður að vera hér raunveruleg breyting og við verðum að sjá til lands ef við sjáum tilgang með fórnunum er ég viss um að þessi þjóð geti haldið áfram að gera lítil kraftaverk haldið áfram að hrinda hinu ómögulega í framkvæmd og þá verður þessi vertíð kreppunnar e t v ekki jafn löng og erfið og hún lítur út fyrir að verða það er óraunhæft að halda því fram að á næsta ári fari allt upp á við það er ábyrgðarlaust að halda slíku fram en það er raunhæft að setja sér markmið sem við getum flest verið sammála um hver þessi markmið eru er ykkar að ákveða